Gospodine predsjedniče, podatak da se svakog dana trguje oko milijardom eura između Europe i Kine dovoljno pokazuje koliko je ovo pitanje od strateške važnosti za sve nas i koliki je potencijal da se poveća i razina ulaganja koja trenutno još nije zadovoljavajuća. Tu se nikako ne mogu složiti s izjavama poput one Lorda Darmoutha koji je maločas rekao da pojedinačno države mogu bolje od Europske unije pregovarati s Kinom. Mislim da jedino zajedno, kao EU, možemo doći do povoljnog ugovora za svaku našu državu, naše gospodarstvo i pogotovo za naša mala i srednja poduzeća za koja moramo osigurati bolje uvjete za pristup kineskom tržištu, naravno i ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja s kineskom konkurencijom. Ono što nedostaje je možda strateški pristup. Kina ga sigurno ima prema Europi, a i slučaj Hrvatske to pokazuje. Kada su Kinezi shvatili da Hrvatska ulazi u EU prije naših susjeda, jako su intenzivirali odnose i rezultat toga je da je Hrvatska danas prvi vanjsko trgovinski partner Kine u jugoistočnoj Europi. Dakle, imamo jedan strateški pristup s kineske strane i to je poruka Komisije. Ovaj ugovor koji se tiče, naravno, ulaganja, mora biti dio i jedne šire priče, jednog većeg paketa mjera, jedne dugoročne održive industrijske politike Europske unije. U krajnjoj liniji, u tom kontekstu moramo sagledati i poštovanje socijalnih prava i ekoloških normi koje su u ovoj Rezoluciji spominju i naš krajnji cilj mora biti uravnotežena razmjena s Kinom, očuvanje proizvodnje u Europi i, naravno, stvaranje novih radnih mjesta u Europi.